rozvojové cíle tisíciletí, totiž žádným způsobem nezmiňovala jejich práva, zatímco motem cílů udržitelného rozvoje se stalo Na nikoho nezapomenout. Ambicí cílů udržitelného rozvoje je ukončit chudobu ve všech jejich formách všude na světě. Právě osoby s postižením jsou chudobou ohroženy nejvíce, a to nejen v rozvojových zemích, ale také v Evropské unii. Patří mezi ty, kdo jsou nejvíce vyčleněni ze společnosti, nemají dostatečný přístup ke vzdělání, zdravotní péči nebo zaměstnání. Právě proto je zapotřebí přijmout opatření, která na ně budou myslet, a je důležité, aby byly zahrnuty i do této zprávy. V tomto smyslu jsem proto navrhla 2 pozměňující návrhy a děkuji všem kolegům, kteří se k nim napříč politickými skupinami připojili, a doufám, že ostatní je podpoří během zítřejšího hlasování.